Sunt încă multe de făcut în ceea ce privește integrarea politicilor de mediu în toate celelalte politici ale Uniunii, inclusiv în politicile structurale și cred că aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Avem nevoie de o strategie coerentă, iar acest program trebuie să sintetizeze viziunea noastră în materie de mediu. De asemenea, este crucial să ne asigurăm că legislația pe care o adoptăm va fi pusă în aplicare și avem nevoie de obiective și termene concrete de realizare a obiectivelor.